Két alapelv kérdőjeleződik meg a belső piac egysége a protekcionizmus miatt és a szolidaritás. Martin Schulznak teljesen igaza van, hogy semmi konkrét lépést nem tett az Európai Bizottság a piacok rendbetételére, a pénzügyi felügyeletre és az az önzés, az a protekcionizmus szétverheti az Európai Unió egységét, ha a szolidaritást nem fogjuk megőrizni.

És szeretném a Farage urat emlékeztetni arra, hogy a nyugat európai bankok, a nyugat európai vállalatok fölvásárolták az új tagállamok vállalatait, bankjait, és most nem szolidárisak, nem tesznek lehetőséget a pénzügyi alapok biztosítására.